Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi di aprile, gli sviluppi degli ultimi mesi e delle ultime settimane dimostrano che, quando vuole, l'Unione europea può fare una vera e propria, una grande politica estera e di vicinato. Il buon risultato delle elezioni amministrative ha dato solidità e concretezza al percorso avviato con l'accordo di aprile. Elezioni libere e democratiche si sono svolte per la prima volta in tutto il territorio del Kosovo nel quadro della legge di quel paese.

Ma anche in questo caso mi sembra che si vada verso una soluzione positiva, verso nuove elezioni che consentiranno quindi la formazione, finalmente, dell'associazione delle municipalità serbe del Nord del Kosovo. Questo dimostra che il processo va seguito e accompagnato ma anche che, quando vuole, l'Unione europea può ottenere e otterrà dei risultati molto importanti nella stabilizzazione dei Balcani occidentali.